El que un Estado miembro quiera mantener su soberanía en esta materia no obsta para que exista una política comunitaria que defina unas prioridades y que estas prioridades se reflejen en las ayudas del Fondo para los Refugiados. Por lo tanto, es urgente que se desbloquee esta cuestión, pues hay muchas soluciones posibles.

Ahora, si los Estados miembros pueden recibir financiación del Fondo sin ningún tipo de condicionamiento, entonces no habrá nunca una política común de reasentamiento. Por eso, la política común de asilo es una cuestión pendiente que no puede esconderse y es poco inteligente y mezquino no abordar una estrategia común, lo que no hará más que agravar día a día las consecuencias de esta ausencia de respuesta. Y no es sólo una cuestión de valores. Es que la ausencia de coordinación y de solidaridad común es más costosa para los Estados miembros.